Am votat diferit față de Grupul PPE în privința rezoluției referitoare la Kosovo, pentru că, din păcate, nu aveam o altă opțiune decât de a vota împotriva acestui text.

Locuitorii din Kosovo trebuie să beneficieze de o democrație viabilă, cu un sistem judiciar echitabil și imparțial, de o societate lipsită de corupție și în care drepturile omului și, în special, drepturile minorităților să fie respectate. Simplu spus doresc stabilitatea durabilă și dezvoltarea economică a provinciei Kosovo în cadrul perspectivei europene a Balcanilor de Vest. Provin însă dintr un stat care nu a recunoscut independența provinciei Kosovo și, din acest punct de vedere, referințele abundente la elemente ale statalității, țară, guvern, cetățeni, frontiere etc.